Es la crisis humanitaria más grave que se está viviendo en un país y la comunidad internacional no le presta demasiada atención porque solo ve el aspecto político en la cuestión.

Sin embargo, aun conociendo las conclusiones de la misión independiente de las Naciones Unidas, que acusan al régimen de Maduro de crímenes de lesa humanidad, usted organizó una misión para negociar con esos violadores de derechos humanos la postergación de unas elecciones fraudulentas. Y dije régimen y no Gobierno, pues esta Cámara y veinticinco países miembros de la Unión Europea solo reconocen como Gobierno legítimo a la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó. Como alto representante, una de sus responsabilidades es asegurar la coherencia de la acción exterior de la Unión Europea. ¿Enviaría usted una misión a Bielorrusia para negociar con ese régimen las futuras elecciones organizadas por el propio Lukashenko? ¿Existen garantías que permiten llevar a cabo unas elecciones transparentes, democráticas y creíbles en Venezuela?

La observación electoral, emanada de nuestra institución, no puede avalar un fraude convocado para diciembre ni para seis meses después. Anteponer la elección del Poder Legislativo al cambio del Poder Ejecutivo es simplemente absurdo. Le pregunto ¿podrá Venezuela ⸺la Venezuela democrática⸺ contar con el apoyo de la Unión Europea?